Señora Presidenta, el Instrumento de Asociación para la cooperación con terceros países ha ampliado su ámbito de aplicación antes eran solamente los países más industrializados, ahora incluye también a países de renta media. Y, desde el punto de vista de la Comisión de Desarrollo, en los países de renta media hay hoy más pobres que en los países menos desarrollados.

Porque algunos grandes países, como China, India y Nigeria, por ejemplo, han tenido un gran desarrollo y han alcanzado este nivel de renta media, pero tienen bolsas de pobreza y de subdesarrollo muy importantes. Y eso lo debe tener en cuenta la Unión a la hora de cooperar con esos países, tratando de canalizar la ayuda hacia sectores, territorios y minorías que necesitan seguir disfrutando o seguir disponiendo de esa cooperación. Por supuesto que, en ese caso, como en toda la cooperación al desarrollo, se tiene que mantener la lucha por los derechos humanos, la buena gobernanza y la democracia. La Unión Europea tiene que empujar a los países emergentes y que se desarrollan a que asuman, por sus propios medios y esfuerzos, la lucha contra la pobreza en sus propios países.